hæstvirtur forseti mál það sem hér er til umræðu er sambærilegt því síðasta sem var tekið til umræðu hér á undan það er breyting á lögum um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna og var málsmeðferð í allsherjarnefnd sú hin sama

og þrjú í nefndaráliti er einnig vakin athygli á skipan nefndar um happdrættismál sem er nú að störfum á vegum dómsmálaráðherra undir nefndarálitið rita eins og áður sá sem hér stendur atli gíslason sigurður kári kristjánsson ellert b schram og jón magnússon en eins og í fyrra tilvikinu voru háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson karl fimmti matthíasson ólöf nordal og siv friðleifsdóttir fjarverandi við afgreiðslu málsins